Estamos respondiendo ante la mayor crisis humanitaria de nuestra historia de una forma securitaria, con un cierre de fronteras que nos hace cómplices de los miles y miles de muertos en el Mediterráneo, de todas esas personas que están convirtiendo al Mediterráneo en la mayor fosa común. Esta Guardia de Fronteras y Costas viene a incrementar justamente el proceso de externalización de las fronteras que se ha visto con el Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Si no queremos seguir teniendo nuestras manos manchadas de sangre, tenemos que responder, ante la construcción de la Europa fortaleza, abriendo pasajes seguros para los refugiados, aplicando medidas de acogida y no medidas securitarias y militaristas. Yo creo que este paso, esta construcción de esta Guardia Europea de Fronteras y Costas, está haciendo que el proyecto europeo naufrague moral y políticamente.